Toutefois, l'accroissement des déficits publics résulte du sauvetage public de banques privées.

La solidarité européenne s'organise péniblement, parcimonieusement.

Depuis le début de l'année, la Chine n'emprunte plus en dollars, mais en vend. La situation fiscale des États Unis est pire que celle de l'Europe.

le plus grand importateur de biens, le plus grand exportateur de services. Nous disposons du marché intérieur le plus solvable au monde. Les entreprises européennes exportent d'ailleurs deux fois plus dans le marché intérieur que vers les marchés mondiaux. L'Union est la première destination pour les investissements directs des pays tiers. Les entreprises de l'Union détiennent les plus grands stocks des investissements mondiaux.